breytingu á lögum um kjarasamninga opinberra starfsmanna og lögum um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins þessum lagaákvæðum þarf að breyta í tengslum við yfirfærslu málefna fatlaðra til sveitarfélaganna fyrri hluti frumvarpsins lýtur að breytingum á lögum um kjarasamninga opinberra starfsmanna það bætist við sjötta laganna samanber fyrstu grein þessa frumvarps ákvæði sem ganga frá því með hvaða hætti stéttarfélagsaðild hljóð í salnum starfsmanna verði háttað við þessa yfirfærslu hér er farin mjög svipuð leið að segja má að áður hefur gerst þegar málefni hafa flust og verkefni hafa flust milli stjórnsýslustiganna svo sem eins og nítján hundruð níutíu þegar færslan var í hina áttina að heilsugæsla fór frá sveitarfélögum til ríkisins þetta er gert með því að sett er svokallað sólarlagsákvæði inn í lögin sem gerir þeim starfsmönnum sem eru í tilteknu stéttarfélagi og hafa verið innan þess fram að breytingunni kleift að vera þar áfram ef þeir svo kjósa samanber það sem um þetta er fjallað í fyrstu grein

sveitarfélögin fara með þá eru það bæjarstarfsmannafélögin eða önnur þau verkalýðsfélög sem fara með samningsumboð fyrir viðkomandi aðila það var því ekki að leyna að það var nokkuð snúið að ná þessu saman frú forseti en ég vona að með þeim frágangi sem hér er um búinn sé sæmileg sátt orðin um á hvaða forsendu þetta er gert og í raun og veru þann eina sem ég tel að sé yfirleitt hægt að ná fram í sæmilegu andrúmslofti að menn séu ekki fluttir sem sagt úr stéttarfélagi gegn vilja sínum þar sem þeir hafa skipað sér í sveit áður en varðandi framhaldið gegnir að sjálfsögðu öðru máli þá var lögð á það rík áhersla af hálfu sveitarfélaganna að nýráðningar inn í málaflokkinn ættu sér stað í gegnum þau stéttarfélög sem sveitarfélögin semja þá við þetta þýðir í raun og veru að

að samningsumboð fyrir hönd þeirra starfsmanna sem kjósa að vera þar áfram félagsmenn er hjá stéttarfélagi í almannaþjónustu þeir fara með samningsumboð samkvæmt reglum sem þar um gilda það er nokkur munur á launakerfum sem þarna eiga í hlut sérstaklega hvað varðar það að starfsmenn sveitarfélaganna almennt hafa samið á grundvelli starfsmats sfr er sér meðvitað um þetta og lýsir yfir vilja sínum til samráðs um að samræma launakerfi þannig fyrir hönd sinna félagsmanna við launakerfi sveitarfélaganna að það geti gengið árekstralaust fyrir sig þetta er mikilvægur hluti af þeim viðamiklu heildarbreytingum sem þessari aðgerð tengjast að færa málefni fatlaðra yfir til sveitarfélaganna sem nú hefur náðst heildarsamkomulag um og á að verða um áramótin það er engu að

áform hafa jafnvel staðið til að yrði á næsta ári ég held að væri mjög æskilegt samanber það sem segir í annarri grein frumvarpsins um að taka þetta fyrirkomulag allt til endurskoðunar

starfsmannaþætti en til frambúðar litið þyrfti að stýra löggjöf að þessu leyti hafa það betur valdað og fyrir fram hvernig með málefni starfsmanna er farið í tilfærslum af þessu tagi varðandi seinni hluta frumvarpsins sem snýr að lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins þá eru það breytingar sem eru mjög hliðstæðar við það sem áður hefur verið gert að menn geti

enda starfi þeir áfram við málaflokkinn og með fullri ávinnslu og órofinni ávinnsluréttinda það þarf að gera nauðsynlegar breytingar á lögum um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins til þess að hægt sé að ganga frá því máli sömuleiðis þar liggur fyrir samkomulag og er nokkuð ljóst hvernig tekið verðu á málum og hver ábyrgð hvers um sig er í þessum efnum ég vil svo bara segja um aðgerðina í heild sinni og almennt að hún er að mínu mati mjög ánægjuleg ef það tekst nú loksins eftir ítrekaðar tilraunir sem eiga sér langa sögu að af þessari færslu verði það er ekki samboðið þessum mikilvæga og viðkvæma málaflokki að menn séu að hringla með þetta

um að málaflokknum sé vel komið hjá sveitarfélögunum það sé liður í þeirri samþættingu þjónustunnar sem að er stefnt og ég er sammála að þetta feli í sér mikil sóknarfæri til að skipuleggja og bæta þessa þjónustu og gera það með hagkvæmum hætti að nærþjónustan sé sem mest samþætt og á hendi sveitarfélaganna það fylgir því líka sá kostur að það dregur nokkuð saman með stjórnsýslustigum þegar málaflokkum sem veltir á annan tug milljarða króna færist frá ríki til sveitarfélaga jafnast aðeins á klyfjunum og hlutur sveitarfélaganna í samneyslunni vex það tel ég að sé markmið þess sem við eigum að stefna að á komandi árum að leiðrétta þessi hlutföll þannig að svona til lengri tíma litið væri æskilegt markmið að stefna sem jafnastri skiptingu þannig að hvor aðilinn um sig færi kannski með sem næst helming samneyslunnar eða hins opinbera búskapar þá er þetta að sjálfsögðu ánægjulegt skref í þeim efnum því er ekkert að leyna að ríkið leggur talsvert af mörkum til að af þessari færslu geti orðið í formi ýmiss konar einskiptisgreiðslna á næstu þremur árum sem tengjast breytingarkostnaði og ýmsu uppgjöri sem þarf að eiga sér stað við breytingu af þessu tagi því er haldið til hliðar við sjálfan fjárhagsgrundvöll yfirfærslunnar sem fyrst og fremst er fólgin í því að einn komma tvö prósent af tekjuskattsstofni færast úr tekjuskatti yfir í útsvar og síðan verður því bætt við sem á vantar að útsvarstekjustofninn þannig reiknaður gefi nægjanlega af sér til þess að fjárhagsgrundvöllur yfirfærslunnar sé að fullu tryggður það verður þá gert með beinum greiðslum af fjárlögum eftir því sem til þarf en vonandi hressist nú útsvarstekjustofninn þannig að jafnvel strax á árinu tvö þúsund og tólf dugi þessi einn komma tvö prósent til þess að skapa þær tekjur sem þarna eru lagðar til grundvallar rekstrarkostnaði í málaflokknum að þessu sögðu frú forseti legg ég til að málinu sé vísað til annarrar umræðu og væntanlega fremur til efnahags og skattanefndar en félagsmálanefndar þó ég áskilji mér rétt að vísu til